În urmă cu trei ani, Nokia anunța că renunță la producția telefoanelor mobile la fabrica din Bochum și se orienta spre zone mai competitive din punct de vedere al costurilor.

Relocarea producției în România a costat Nokia peste 82 milioane euro, dar iată că în urmă cu o lună, conducerea producătorului finlandez anunță închiderea fabricii din Cluj și disponibilizarea a 2200 de lucrători. Este îngrijorător faptul că, de data aceasta, Nokia părăsește una dintre cele mai avantajoase regiuni de convergență ale UE pentru forța de muncă ieftină și accesibilă și părăsește, posibil, UE, alegând poate piețe asiatice mai atractive pentru producție și consum. Aș dori să întreb Comisia ce măsuri urgente pot fi luate în domeniile ocupării, cercetării și inovării, pentru a salva delocalizările din UE spre state terțe ale căror efecte le resimțim din plin?